Monsieur Schulz, j'ai aussi entendu votre question. Qui sont ceux qu'il ne vole pas? Je crois que soit on choisit la logique de se pointer l'un l'autre du doigt votre faute, notre faute soit on essaie de se dire qu'on prend une autre logique et qu'on essaie chacun de notre côté de faire un certain nombre d'avancées pour aller dans cette logique d'accord.

J'aurais pu vous dire qu'au départ, le Parlement allait certainement dire que c'était la faute du Conseil et que le Conseil allait certainement dire que c'était la faute du Parlement, tous les deux remerciant la Commission d'avoir fait des efforts de conciliation. On doit essayer de sortir de cette logique là et mettre à profit ces dernières semaines et ces derniers jours pour entrer dans une autre logique. Est ce que pour répondre à la question du président il peut y avoir des avancées?

Oui, il y a des possibilités d'accord dans ce cadre là, mais il faudra que de part et d'autre, on inverse la logique et qu'on rentre dans une logique d'accord, pour aboutir, sinon, nous devrons malheureusement constater un nouvel échec et j'ai donné tout à l'heure les conséquences néfastes qu'un échec engendrerait, essentiellement sur la réalisation de nos politiques.